Predlog novele zakona o davku na dodano vrednost je še eden od zakonov, ki v slovenski pravni red vnaša določbe evropskih direktiv v zvezi z določanjem obveznosti glede DDV-ja, opravljanja storitev in prodajo blaga na daljavo. Razprava na matičnem delovnem telesu se je osredotočila predvsem na dvojno obdavčevanje, na čezmejno sodelovanje in uporabo kuponov. V Stranki modernega centra želimo opozoriti tudi na druge, prav tako pomembne rešitve, ki jih novela prinaša. Ena od teh je mehanizem obrnjene davčne obveznosti, ki je zelo učinkovito in uspešno orodje v boju proti goljufijam na področju DDV-ja. Zaradi uvedbe mehanizma obrnjene davčne obveznosti so se goljufije v določenih sektorjih znatno zmanjšale ali izginile. Slovenija ukrep obrnjene davčne davčne obveznosti uporablja v primeru prenosa pravic do toplogrednih plinov. Kot veste, je sežiganje fosilnih goriv glavni vir emisij toplogrednih plinov. Koncept emisijskih kuponov oziroma trgovanje s potrdilom oziroma dovoljenjem, ki predstavlja pravico do izpusta ene tone ogljikovega dioksida ali drugega toplogrednega plina enake mase, pa je nastal kot posledica večje ozaveščenosti glede nadzora nad emisijami. Ta koncept temelji na tržnih mehanizmih. Leta dva devet je bil velik vzpon cene emisijskih kuponov. Takrat je prihajalo do ogromnih finančnih malverzacij oziroma primerov tako imenovanih davčnih vrtiljakov. Po nekaterih ocenah je zgolj v letu in pol med trgovanjem z emisijskimi kuponi poniknilo za približno pet milijard evrov, ki bi se morali steči na račun davčnih uradov v posameznih državah. V zvezi s tem velja še opozoriti, da sistem emisijskih kuponov deluje od leta dva pet in je razdeljen na več vnaprej določenih trgovalnih obdobij. Trenutno smo že v tretjem trgovalnem obdobju. Danes je cena kuponov že skoraj dvajset evrov in analitiki napovedujejo, da se bo cena še večala. V izogib težavam, ki smo jih imeli v preteklem obdobju na tem področju, je potrebno zadržati mehanizem za hiter odziv v primerih goljufij. Njegova veljavnost se podaljšuje do tridesetega junija dva tisoč dvaindvajset. Mehanizem obrnjene davčne obveznosti se torej lahko uporablja začasno. Ne pa tudi splošno. V skladu z veljavnimi pravili je omejen na vnaprej določene sezname sektorjev. Uporablja ga lahko le država članica, ki je zato posebej zaprosila, in če je za to odobril Svet Evropske unije. Direktiva bo torej zagotovila kratkoročno rešitev za preprečevanje goljufij v najbolj prizadetih državah članicah, dokler se ne bo zaključilo pogajanja o novem in dokončnem sistemu DDV-ja, v katerem bodo dobavljeni blago in storitev obdavčeni v namembni državi. Evrops- ka komisija je oktobra dva tisoč sedemnajst objavila načrte za najobsežnejšo reformo pravil EU o DDV-ju v zadnjih petindvajsetih letih. Z reformo naj bi se izboljšal ter posodobil sistem DDV-ja. Sedanji sistem DDV-ja izvira iz leta triindevetdeset in je bil zasnovan kot prehodni sistem. Je razdrobljen in preveč zapleten za podjetja, ki poslujejo čezmejno, ter omogoča goljufanje. Po različnih ocenah se vsako leto tako izgubi za več kot sto petdeset milijard evrov DDV-ja. Skupni sistem DDV-ja je pomemben za enotni evropski trg, saj je tudi eden od virov lastnih sredstev EU-ja. V poslanski skupini Stranke modernega centra upamo, da se nam bo na ravni unije uspelo poenotiti pri vzpostavitvi sistema DDV-ja, ki bo deloval v prid enotnega trga. Želimo si sistem, ki bo enostavnejši, prijaznejši za podjetja in kateri ne bo dopuščal goljufij. Z vidika harmonizacije prava v Evropski uniji ocenjujejo, da zakon oziroma omenjene direktive zelo dobro rešuje to problematiko. Prepričani smo, da je to velik korak k posodobljenemu enotnemu evropskemu sistemu DDV-ja, zato bomo zakon v Stranki modernega centra podprli.